Paní předsedající, jsem přesvědčen, že mediace, jakož i ostatní alternativní způsoby řešení sporů jsou užitečná věc. Její výhody jsou nesporné. Zdůrazním hlavní přednost mediace, kterou je dosažení smírného, tedy pro obě strany akceptovatelného řešení. Na druhé straně však stojí i dost nevýhod spojených s mediací. Její hlavní charakteristika, tedy dobrovolnost, může působit i jako negativní aspekt. Druhou stranu nelze donutit k dokončení procesu až do výsledné podoby. Tím, že po čtyřech letech útrpného vyjednávání Evropský parlament a Rada v roce 2008 přijaly směrnici o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, došlo podle mého názoru k prolomení dalšího tabu evropské integrace. Přestože si tato směrnice neklade za cíl harmonizovat nebo dokonce vytvářet jednotnou úpravu mediace napříč Evropskou unií, oblast mediace reguluje. Současně tak nepřímo vytváří tlak na státy, které úpravu mediačního procesu úplně postrádají. Svým článkem 5 také umožňuje stanovit využití mediace jako povinné, což je podle mého názoru v rozporu se základním principem mediace, tzn. její dobrovolností. Stejně jako mediace sama ani evropská směrnice tak nepřináší jen pozitiva. Všechny členské státy Evropské unie by nyní měly mít zavedena opatření pro provedení právních předpisů EU do svého práva. Devět zemí, včetně České republiky, však dosud všechna vnitrostátní opatření, která jsou pro úplné provedení směrnice potřebná, neoznámilo. Proč tomu tak je? Je potřeba si uvědomit, že mediátoři v České republice fungují už nyní, pracují ale na základě živnostenského listu jako poradci. Zákon o mediaci už jednou, před několika lety, Parlament projednával, poslanci však návrh neschválili. Vadila jim pasáž, podle které by páry neschopné dohody musely služeb mediátora využít povinně. V polovině června letošního roku vláda schválila návrh nového zákona o mediaci v netrestních věcech. Mezi sporné body návrhu zákona patřilo například pojištění mediátorů, způsob jejich testování či jaké požadavky na kvalifikaci by měli mediátoři splňovat.